Señor Presidente, tras leer este informe me sorprende, como primera impresión, el vínculo constante que se hace entre desarrollo y seguridad, incluyendo a menudo al Servicio Europeo de Acción Exterior por el medio. Además, el informe está repleto de palabras bonitas y buenas intenciones propone, por ejemplo, evaluaciones de impacto sobre la coherencia de las políticas de desarrollo, pero sin demandar ninguna política ni decisiones jurídicamente vinculantes.

En fin, muchas palabras bonitas y no tan bonitas y pocos actos.